Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!

für den europäischen Binnenmarkt und für die europäischen Bürgerinnen und Bürger und natürlich wie Frau Wallis gesagt hat auch für die europäischen Mittelständler zur Verfügung zu stellen. Denn uns eint der Gedanke, dass die Interessen der durch ein Kartell Geschädigten effektiv durchgesetzt werden müssen und dass wir die europäische Wirtschaft nach dem Prinzip der sozialen Marktwirtschaft einer Kartellkontrolle unterwerfen müssen. Wir wollen ebenfalls keinen Missbrauch der verschiedenen nationalen Regelungen, also kein forum shopping Aber wie wir dies am effektivsten erreichen, darüber hat mir die Debatte heute Abend nicht allzu viel Auskunft gegeben, weil ich glaube, dass die Möglichkeiten der kollektiven Rechtsdurchsetzung oft überschätzt werden. Deswegen ist es wichtig, nochmals bestimmte Benchmarks festzulegen, an denen wir sämtliche kollektiven Rechtsdurchsetzungsverfahren zu messen haben. Wir müssen die Frage beantworten, ob ein zusätzlicher Rechtsschutz der Verbraucher oder der Betroffenen in den Bereichen Massenverfahren, grenzüberschreitende Streitfälle und mehr als einen Mitgliedstaat betreffende Streitfälle wirklich notwendig ist. Wir müssen die verfassungsmäßigen Zwänge der Mitgliedstaaten Opt out, Opt in und viele andere Punkte beim europäischen Verfahren beachten. Wenn dies nicht einfach möglich ist wie die Kommission ja bereits selber teilweise eingestanden hat dann brauchen wir die mitgliedstaatlichen Rechtsinstrumente mit an Bord und brauchen mit den mitgliedstaatlichen Parlamenten ein gemeinsames Vorgehen, um dem europäischen Verbraucher zu dienen. Wir wollen definitiv vermeiden, dass wir in Europa Sammelklagen nach US amerikanischem Vorbild bekommen. Wir wollen sicherstellen, dass Schadenersatz geleistet wird, aber nur an diejenigen, die einen effektiven Schaden erlitten haben.